Es muss nicht unbedingt so schnell sein wie bei der Übernahme von niederländischen und belgischen Banken innerhalb von 24 Stunden, während man bei deutschen Banken 24 Monate braucht, aber ich bitte schon darum, dass diese Prüfung schnell und zielgerichtet vonstatten geht.

Das heißt, die Umstrukturierung der Branche auch im Hinblick auf umweltfreundlichere Fahrzeuge ist in vollem Gange, und es sind insbesondere die Hersteller großer Fahrzeuge betroffen. Opel ist erkennbar kein Hersteller großer Fahrzeuge, sondern energiesparsamer Fahrzeuge. Opel hat Probleme gehabt, Verluste gemacht.